Pane předsedající, pane komisaři, už jsme si zvykli, že při nakupování můžeme vybrat mezi konkurenčními produkty či službami. Není důvod, proč by možnost volby neměli mít i cestující na železnici. V minulosti jsme slyšeli, že navzdory třem předchozím balíčkům spokojenost a počet cestujících na železnici nijak zásadně neroste.

Modelovým příkladem je trať u nás v České republice z Prahy do Ostravy, kde v současné době soutěží tři dopravci a cestující si je nemohou vynachválit. Osobně otevření trhu jednoznačně podporuji, protože chci, aby stejně spokojení byli i cestující do jiných měst. S odkazem na minulé tři balíčky současně říkám, že pokud nenastavíme rovné podmínky pro všechny státy a všechny dopravce, nemáme šanci na úspěch a budeme tady sedět nad pátým, šestým a sedmým balíčkem. To samé platí o řadě pozměňovacích návrhů, které se zuby nehty snaží uchovat stávající stav nebo zavádí nejrůznější protekcionistická opatření.